Wir werden ja gerade aktuell alle immer wieder mit der Frage konfrontiert, ob wir uns in unserer Nachbarschaft eigentlich genügend für die Verwirklichung von Menschenrechten, Bürgerrechten und Freiheit einsetzen. Viele von uns haben sich doch sicher auch selbstkritisch gefragt, ob sie eigentlich zu Ägypten, zu Tunesien immer das debattiert haben, was notwendig war.